Domnule președinte, e doar o întrebare retorică 11 ani?

Uitați vă și dumneavoastră, că, pe lângă acele bariere care dau discriminare, precum vârsta, orientarea sexuală, credințele religioase, dizabilitățile, au apărut și lucruri noi. Din punctul meu de vedere este îngrozitor că au apărut două bariere crâncene cea educațională și cea economică. Aici ar trebui să fim foarte atenți și să asigurăm măsurile necesare, căci accesul la sănătate, accesul la educație fac Europa diferită de azi pe mâine. Într adevăr drepturile omului, problema drepturilor omului rămâne problema secolului XXI. Îi cer doamnei comisar, și sper că Președinția finlandeză va colabora cu noi toți, cu Parlamentul European, cu sugestii venite din țările noastre, pentru că vă reamintesc faptul că, în România, problema minorităților a fost în mare parte rezolvată și că avem un ghid de bune practici, ele având loc în școli, în universități, în Parlamentul național, nu doar pentru că acest drept este precizat în legislație.